Daarom graag op korte termijn een uitleg van Van Rompuy plus een debat. En ik wil vragen die vraag mee te nemen wanneer kunnen wij daarover debatteren, mogelijk in februari al?